Děkuji, pane předsedající, a také děkuji zpravodajům a všem, kdo se podíleli na naší téměř roční práci. Moje zpráva o implementaci evropského nařízení o přípravcích na ochranu rostlin, o které se laskavě zmínil pan komisař a kterou tento parlament vloni většinově přijal, celkem jasně ukázala, že jsou v tom našem systému autorizací trhliny, jejichž důsledkem je nakonec nedostatečná ochrana veřejného zdraví i životního prostředí. Dnes máme tedy díky práci zvláštního výboru na stole opravdu vynikající komplexní doporučení, jak tento evropský autorizační systém povolování pesticidů podstatně vylepšit a obnovit důvěru občanů v naše rozhodování. Jsem proto celkem v šoku z toho, že kolegové ze skupiny ECR se pokoušejí pomocí plenárních pozměňovacích návrhů tuhle společnou práci zcela znehodnotit. Jejich návrhy mažou celé pasáže, které mají za cíl zajistit lepší ochranu zvlášť zranitelných skupin, jako jsou děti, těhotné ženy, snaží se mezi jinými blokovat návrhy na posuzování vývojové neurotoxicity, dlouhodobého účinku pesticidů, vystavení podlimitnímu množství několika pesticidů najednou nebo kombinací těchto látek. Cílem je přece bezpečnost potravin a ochrana zdraví a životního prostředí a absolutně nerozumím tomu, proč konzervativci tyhle informace chtějí odepřít jak těm, kdo rozhodují, tak samotným občanům. To je absurdní. Chtěl bych zde, pane předsedající, připomenout, že každá evropská legislativa má být ze Smluv založena na zásadě předběžné opatrnosti, kterou musíme bezpodmínečně uplatňovat vždy, když existuje vědecká nejistota ohledně rizik pro zdraví lidí, zvířat a vlivu na životní prostředí. Podstata navrhovaných opatření má přece pomoci tuhle vědeckou nejistotu eliminovat, ale také samozřejmě zlepšit přístup farmářů k bezpečnějším alternativám chemických pesticidů a zvýšit transparentnost celého schvalovacího systému, což je v zájmu úplně všech.